Som zásadne proti tomu, aby sme využívali túto zmluvu na akési trestanie Izraela. Časť našich kolegov využila túto diskusiu na nenávistné politické prejavy voči Izraelu.

Všetci sa snažíme o urovnanie konfliktu na Blízkom východe, ale riešením nie je obchodný tlak na jednu zo strán.